Bardzo przepraszam, bo widziałem, że pan Polčák zgłaszał się do ale to było do poprzedniego mówcy, jak rozumiem, więc już nie będziemy do tego wracać.